Señor presidente, señor primer ministro, durante esta legislatura hemos sido capaces de trabajar juntos, y lo digo en esta mi última intervención en esta Cámara. De trabajar juntos para hacer un mercado eléctrico más integrado, más competitivo y más descarbonizado, junto con la Comisión y el comisario Cañete. De trabajar juntos para tener una legislación que haga frente a los desafíos del cambio climático, que es la gran amenaza que tiene el planeta, consiguiendo una Directiva de eficiencia energética muy ambiciosa, porque sabemos que la energía que no se consume es la energía más limpia. De trabajar juntos en la Directiva de energías renovables para tratar de que haya una mayor penetración, y por supuesto una mayor descarbonización, en sectores que contaminan mucho como el transporte, la refrigeración y la calefacción. De trabajar juntos para reducir las emisiones y, por lo tanto, para tener en la Unión Europea un marco global legislativo que nos hace ser los actores mundiales que primero tienen una regulación ambiciosa en la lucha contra el cambio climático. Europa tiene futuro si hacemos frente a los grandes desafíos como lo hemos hecho en esta legislatura al desafío del cambio climático.